Señora Presidenta, yo sí creo que este debate es necesario, porque lo que comenzó siendo una crisis financiera y económica, que ha tenido un terrible impacto social, ha acabado siendo una crisis política y moral sin precedentes en la Unión Europea. Y esa crisis política y moral es consecuencia de un incremento de las desigualdades, de las injusticias y de la desesperanza, que es el caldo de cultivo para el incremento del racismo, del populismo, de la xenofobia y, en definitiva, de las actitudes antieuropeas. Y el asesinato de un militante de izquierdas en Grecia por parte de militantes de Amanecer Dorado es una expresión de ese problema, pero no la única. La extrema derecha está creciendo en toda Europa, a todo lo largo y ancho, incluido mi país. Y está haciéndose presente en sucesivos procesos electorales. Y amenaza con hacerse presente cada vez más en este Parlamento Europeo, salvo que quienes estamos a favor de defender una Europa identificada con valores, con el pluralismo, con la integración de la diversidad, con el respeto por el otro y por la tolerancia hagamos lo necesario. Y no solamente en lo político, sino también combatiendo la injusticia, el paro y la desigualdad.